Der Brexit wird immer mehr zur Es ist bereits der dritte britische Premierminister, der sich mit diesem Thema beschäftigt, und es ist immer schlimmer geworden. Das Brexit Versagen um das auch klar zu sagen ist Resultat der gespaltenen Tories, es ist das Resultat des politischen Egoismus des britischen Premierministers Johnson, und es ist ein egoistisches Spiel auf dem Rücken der Menschen und der Bürgerinnen und Bürger vor allem im Vereinigten Königreich. Wenn es den Brexit braucht, dann braucht es auch einen vernünftigen Deal, aber eines muss uns auch klar sein Egal in welcher Form, Brexit heißt immer weniger soziale Rechte, weniger Konsumentenschutz, weniger Geld für das Gesundheitssystem in Großbritannien und ist daher eine schlechte Idee.

Wir dürfen aber selber nicht auch einen Fehler machen, und daher ist es klar, dass dieses Europäische Parlament meiner Meinung nach erst über den Deal entscheiden kann, wenn das britische Parlament mit all seinen Kammern diese Entscheidung getroffen hat.